Panie Komisarzu Füle! Telewizja CNN pokazała w tym tygodniu wstrząsające amatorskie nagranie, na którym syryjski żołnierz otworzył ogień do filmującego demonstracje. Według miejscowych organizacji humanitarnych w okresie 16 tygodni starć śmierć poniosło niemal półtora tysiąca osób. Podczas ubiegłotygodniowej, największej od marca demonstracji w Hamie zginęło 28 osób. Szczególnie bulwersujące są doniesienia o odwołaniu przez władze gubernatora miasta próbującego zapobiec rozlewowi krwi. Także blokowanie możliwości ucieczki uchodźcom zmierzającym do Turcji oznacza pogwałcenie podstawowych praw. Społeczność międzynarodowa nie może biernie przyglądać się przypadkom jawnego łamania praw człowieka przez syryjski reżim. Należy więc intensyfikować starania na rzecz przyjęcia rezolucji ONZ potępiającej postępowanie Baszara al Assada. Traci on legitymację do wykonywania władzy, i dlatego zgadzam się ze stanowiskiem brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Williama Hague'a, że syryjski przywódca musi się zreformować albo odejść. Powinniśmy rozważyć zwiększenie presji poprzez rozszerzenie sankcji ekonomicznych, a także sformułowanie oskarżeń w kontekście łamania praw człowieka. Niezbędna jest również pomoc dla opozycji oraz uchodźców.